Nachdem die Kollegin Kadenbach ja nur ein Statement abgegeben hat und nicht in der Lage war, eine Frage zu formulieren, kann ich darauf auch nicht reagieren. Sehr geehrter Herr Theurer, Sie wissen natürlich schon und darauf haben Sie ja selbst hingewiesen dass der Deutsche Bundestag, das Parlament des Landes, aus dem ich komme, selbstverständlich seine Kontrollrechte wahrnimmt, und zwar sehr intensiv, dass hier der Bundesfinanzminister regelmäßig Berichte vor dem Parlament abgeben muss, dass hier jede Zusage des Bundesfinanzministers nur nach Legitimation durch den Deutschen Bundestag erfolgen kann. Und das ist der Ansatz der demokratischen Kontrolle, den ich mir wünsche. Und er könnte Vorbild für die anderen Mitgliedstaaten der Eurozone sein, Ähnliches zu tun und damit dafür zu sorgen, dass auch transparent wird, wie hier die Entscheidungsprozesse sind und wofür der Steuerzahler aufkommen muss. Das auf die europäische Ebene zu übertragen, wo ich jetzt hier viele Statements gehört habe, was alles falsch gelaufen ist, würde ja bedeuten, mit den Spendierhosen der nationalen Haushalte spazierenzugehen.